Ich möchte die Kollegin Göncz fragen, ob sie weiß, dass die Fidesz Regierung in Ungarn die rechtsextreme Partei Jobbik Gott sei Dank bekämpft, auch mit neuen Gesetzen, während die sozialistische Opposition wie ich jetzt in der Zeitung gelesen habe neuerdings im Parlament sogar mit Jobbik zusammenarbeitet.

Ich würde gerne Ihre Stellungnahme dazu hören.